Madame la Présidente, comme d'habitude, nous allons apporter notre contribution à la définition d'une position de l'Union européenne pour la prochaine session de l'Assemblée générale des Nations unies. Traditionnellement, cet exercice est assez consensuel, parce nous sommes ici tous attachés à la défense du multilatéralisme et à l'édification d'un ordre juridique mondial qui reflète les valeurs que nous défendons en Europe. La coopération avec les Nations unies est aussi d'une importance primordiale pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés, qu'il s'agisse de la multiplication des conflits, du terrorisme, de la migration, des changements climatiques ou de la mise en œuvre de l'Agenda

Je regrette cependant que, cette année, un certain nombre de questions qui nous divisent se retrouvent dans le texte que nous allons voter, en particulier les paragraphes 1 sur le Sahara occidental et 1 sur la reconnaissance d'un statut de protection pour les réfugiés climatiques.